Ich bin sehr dafür, dass wir aufgrund der akuten Finanzkrise für die Ukraine eine Art finanziellen Rettungsschirm aufspannen, der dem Land in diesem Bereich auch kurzfristig hilft.

Diese Gelder, die im Westen sind, müssen identifiziert und kontrolliert in den Staatshaushalt zurückgeführt werden. Asarow war ja auch gleich nach Ende seines Amtes in Wien, und es ist ganz egal, ob in der Pötzleinsdorfer Straße oder der Singerstraße oder wo sonst er oder seine Familie ihre obszönen Geschäfte betreiben, dort können unsere Behörden prüfen, was sie dort tun und auch welche EU Bürger in ihren Diensten stehen.

Ich finde, davon muss man sich deutlich distanzieren und dieses Erbe endlich beenden.